Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Spoštovani gostje, gospodje ministri, ministrica! Kolegice poslanke in kolegi poslanci! Lep pozdrav! Za ministra za zdravje, gospoda Aleša Šabedra, imam naslednje vprašanje. Najprej moram reči, da da spoštujem vaš pogum, ki ste ga pokazali, ko ste nastopili svojo funkcijo v dobri veri reševanja opešanega slovenskega zdravstvenega sistema. Od nastopa mandata do danes ste naredili že nekaj korakov v smeri izboljšanja sistema kakovosti in zdravstvene varnosti za nas kot paciente, a vidnih rezultatov zaenkrat še ni. Nedavno je na dan prišla nova afera povezana s koncesionarji okulističnih ambulant, ki paciente, uporabnike ambulante, ki ima javno vlogo zagotavljanja zdravstvene storitve napotujejo v lastne, zasebne optike po nakup novih korekcijskih očal. Koncesionarji so sicer zdravniki, ki delajo v lastnem podjetju, a potem ko so sklenili koncesijsko pogodbo z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije so postali tudi del javnega zdravstva. Dogajajo pa se številne nepravilnosti, ki nakazujejo celo na korupcijska tveganja, tako pri splošnih zdravstvenih ambulantah v lokalnih skupnostih kot v omenjenih okulističnih ordinacijah. Zdravniki svoje javne službe ne bi smeli izkoriščati tako, da na svojih pacientih, ki so jih pregledali, in jim tudi izdali naročilnice, tržijo zdravstvene pripomočke v svojih zasebnih trgovinah. Spoštovanega ministra torej sprašujem, kakšen je nadzor nad delom koncesionarjev v javnem zdravstvu. Kajti dogaja se vam preveč nepravilnosti in okoriščanja. Kdo spremlja, da so izpolnjeni vsi pogoji za opravljanje koncesije v zdravstvu za zasebnika kot takrat, ko jo je pridobil tudi ves čas trajanja koncesije. Kdo izvaja in kakšen je nadzor nad delom zdravnikov koncesionarjev ter zdravnikov zaposlenih pri koncesionarjih, da je zdravstvena storitev ves čas trajanja koncesijske pogodbe kakovostna, pravočasna, brezplačna in dostopna za vse državljane? Kdo lahko odvzame koncesijo zaradi neizpolnjevanja pogojev? Ter koliko koncesij za opravljanje zdravstvene storitve zaradi neizpolnjevanja pogojev zanje je bilo odvzetih med januarjem dva osemnajst do danes? Prosim, da v skladu s Poslovnikom Državnega zbora naslovljeni minister odgovori na moje poslansko vprašanje ustno na naslednji seji državnega zbora. Hvala.